Latem tego roku Rada zatwierdziła ramy Unii Europejskiej dotyczące krajowych strategii integracji Romów z poleceniem dla państw członkowskich opracowania ich strategii do końca 2011 r. Przyjęcie tego dokumentu to niewątpliwy istotny krok w kierunku położenia kresu wieloletniej już dyskryminacji Romów w Europie.

Apeluję o wystąpienie do Agencji Praw Podstawowych o przygotowanie nowego, aktualnego raportu na temat sytuacji Romów w Unii Europejskiej wraz z wnioskami i propozycjami. W naszym parlamencie istnieje dość kuriozalna sytuacja w każdy czwartek debatujemy na temat łamania praw człowieka na świecie. Nie ma zaś stałego forum, na którym debatowane byłyby przypadki naruszania takich praw w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Powinna zostać dokonana analiza funkcjonowania pod tym kątem Agencji Praw Podstawowych w Wiedniu.

Polaków na Litwie, czy Węgrów.